W ubiegłym roku Parlament Europejski przyjął aż cztery rezolucje poświęcone kwestiom łamania praw człowieka na Białorusi, prześladowaniom opozycjonistów, przedstawicieli niezależnych mediów oraz obrońców praw człowieka.

Organizacje obrońców praw człowieka regularnie informowały opinię publiczną zarówno o nieprawidłowościach proceduralnych, jak i podejrzeniu stosowania tortur w celu zmuszenia mężczyzn do przyznania się do winy. Białoruś to jedyny kraj w Europie, który nadal wykonuje karę śmierci. Nasze wcześniejsze postulaty dotyczące zaprzestania jej stosowania skierowane do białoruskiego rządu pozostają jak dotąd bez odpowiedzi. Apeluję zatem ponownie, tym razem w obronie dwóch skazanych, co do których winy istnieje zbyt wiele wątpliwości, a ogłoszony werdykt może pozbawić życia dwie niewinne osoby, o powstrzymanie się od wykonania tego wyroku. Unia Europejska powinna zdecydowanie reagować w takich przypadkach, stosując zarówno konkretne narzędzia dyplomatyczne, jak i sankcje przeciwko urzędnikom czy firmom odpowiedzialnym za bezpośrednie finansowanie reżimu.